Competitivitatea industriei europene și păstrarea locurilor de muncă în Uniunea Europeană depinde, deci, de modul în care vom reuși să modernizăm industriile energofage. Consider că în cadrul dezbaterilor pe care le avem în jurul certificatelor de emisii aferente acestor industrii, ar trebui să impunem condiții clare, astfel încât să obligăm și, în același timp, să sprijinim întreprinderile din aceste sectoare să investească în tehnologii mai puțin poluante și mai eficiente din punct de vedere al consumului de resurse.